Madame la Présidente, nous vivons des crises sanitaires en permanence, et nous en avons vécu une, encore récemment, malheureusement, avec la bactérie E.

des farines animales sous certaines conditions proposées par ce rapport. Cela concernerait, donc, les non ruminants on l'a bien expliqué en particulier les volailles, les porcs et les poissons. Le rapport note d'ailleurs et je partage cet avis que la baisse significative des cas d'ESB dans l'Union européenne ne doit pas conduire à un assouplissement des mesures ou à une réduction des mécanismes de surveillance et de contrôle stricts mis en place dans l'Union. Alors, pourquoi ne serions nous pas intransigeants sur les farines animales et leurs possibles conséquences sanitaires?

Lever l'interdiction de nourrir les non ruminants avec des protéines animales transformées, même sous conditions, ne me paraît pas une mesure justifiée, ni exempte de risques sanitaires, notamment de risques de contamination croisée dans les élevages mixtes. On a beau mettre en place des contrôles, et on a beau avoir toute la bonne foi que l'on veut dans ce rapport, je suis désolée, la réalité fait qu'il y aura forcément des contaminations croisées.

Alors, ayons plutôt une vision à long terme, en promouvant une véritable politique de développement des productions de protéines végétales parce que, certes, on manque de protéines, mais la levée de l'interdiction des farines animales, même sous certaines conditions, ne peut et ne doit pas être la voie à suivre à l'heure actuelle.